Ich möchte nur um eines bitten Wir werden auch diese vierte Geldwäsche Richtlinie kritisch begleiten müssen, denn es ist nun mal so Auch das Böse und das Schlechte haben manchmal zu viel Phantasie, und sie werden sich weiterentwickeln.